forseti mun ekki fresta fundi fyrr en atkvæðagreiðslu er lokið forseti hefur þegar greint frá að boðað verði til fundar með þingflokksformönnum forseti biður háttvirtir þingmenn um að gæta hófs í þingsal alþingis